herra forseti ég ætla að kynna hér minnihlutaálit annar minni hluta meiri hlutinn leggur til að veiðigjald verði lækkað um meira en frumvarpið gerir ráð fyrir aðra minni hluti tekur ekki undir tillöguna og telur að taka þurfi veiðigjaldakerfið allt til heildarendurskoðunar útgerðarmenn kveinka sér undan gjaldi sem er um tvær krónur á kíló og verður enn lægra ef tillögur meiri hlutans ná fram að ganga á sama tíma geta þeir framleigt öðrum kvótann fyrir tvö hundruð tuttugu til tvö hundruð fjörutíu krónur kílóið af þorski þessa þversögn í kerfinu þarf að laga það er skoðun annar minni hluta að veiðigjaldið ætti nú að renna til fólksins sjómanna og fiskvinnslufólks sem verður fyrir atvinnumissi vegna kvótaskerðingar annar minni hluti telur að rækjuveiðar eigi að gefa fjrálsar að minnsta kosti tímabundið hæstvirtur forseti það er auðvitað enn og aftur þegar við förum að ræða um sjávarútveg og sjávarútvegsmál að þá komum við alltaf að þessu kerfi sem við búum við árangursleysi þessa fiskveiðistjórnarkerfis er algjört tilgangurinn með þessu fiskveiðistjórnarkerfi þegar það var sett á í upphafi átti að vera til að byggja upp fiskstofnana og auka hagræðingu í rekstri hvorugt hefur tekist við erum að veiða miklu minna minna af fiski núna en við gerðum nokkur tíma við upphaf þegar laga eða þegar þetta kvótakerfi var sett á og skuldir sjávarútvegsins hafa aldrei verið meiri en einmitt í dag íslenskur sjávarútvegur skuldar yfir þrjú hundruð milljarða en gjafakvótakerfið þeir hafa þann möguleika að leigja og selja nýtingarréttinn og veðsetja hann og hann er metinn í dag úthlutaður kvóti upp á hátt í þúsund milljarða sem þeir fá að leika sér með og braska fáir útvaldir fá að leika sér með raunverulega aðalauðlind þjóðarinnar það er dálítið kaldhæðnislegt þegar vinur minn atli gíslason háttvirtur þingmaður talar um mismunun á veiðigjaldi hvort það megi vera veiðileyfagjald á þorski ekki á þorski en sé á ýsu veiðileyfagjald það sé mismunun ég segi nú við vinstri græna og alla þá sem kenna sig til vinstri í íslenskri pólitík hvað eruð þið að hugsa af hverju talið þið ekki um grundvallaratriðið það er stóra mismununin þegar auðlind þjóðarinnar var tekin og afhent fáum útvöldu þar er sko alvöru mismunun það er dálítið sorglegt að vinstrimenn hvort sem þeir kenna sig við sósíalisma eða kratisma eða annað að þeir skuli leggja blessun sína yfir þetta mesta rán íslandssögunnar það hefur engin þjóð hvorki thatcher né reagan á sínum tíma þegar þau voru að afhenda reyndar afhentu þau ekkert sínar auðlindir hvort sem þær voru í ameríku olía í ameríku eða olía í norðursjó sem thatcher átti þá fengu olíufélög nýtingarréttinn en þurftu að borga fyrir hann stórfé það hefur aldrei verið hér og núna er þessi samfylking að leggja það til að fella niður veiðileyfagjald sem er hungurlús innan við eitt prósent af því sem þeir geta leikið sér að leigja í þessu kerfi á þessi fiskveiðiári þetta er auðvitað ekkert annað en brandari á sama tíma og vinstrimenn eru að tala um þessa hluti að þeir vilji hjálpa fólkinu og bæta veg alþýðunnar eru þeir ekkert að hugsa um þetta fólk sem verður fyrir þessar mótvægisaðgerðir eru ekkert að koma til handa þeim sem þurfa á því að halda en ykkur finnst sjálfsagt að skera niður veiðileyfagjald sem er algjör hungurlús sennilega sex sjö prósent af því kvótaverði sem þeir fá fyrir að leigja kvótann frá sér þessir sægreifar og þessir fáu útvöldu sem fá að eiga auðlindina og versla með hana að eigin geðþótta þetta er auðvitað það sem manni finnst sorglegt síðan er náttúrlega þáttur í þessu kvótakerfi eins og brottkast og annað sem er náttúrlega einn bara partur sem hreinlega dygði að öllu eðlilegt til þess að menn hættu með þetta kerfi eins og færeyingarnir gerðu á sínum tíma þegar þeir sáu að það var farið að velja úr fisk þá hættu þeir með þetta þeir vildu ekki að það væri verið að henda fiski í sjóinn og sortera úr veiddum afla einn þáttur í viðbót er hafró og þetta svokallaða togararall sem eru aðalforsenda fyrir veiðiráðgjöf hafrannsóknastofnunar núna er nýbúið að vera svoklaað hausttogararalli og það segir að það sé miklu verra ástand á þorskstofninum en nokkurn tíma fyrr ég held að það sé tuttugu og níu prósentum minna sem skilaði sér í þessu togararalli núna i haust en á togararallinu í fyrrahaust enn og aftur búum við við það að togararöll eru sjaldan nálægt landi þau eru flest úti á sjó og þegar þau voru að byrja með þessi togararöll var þetta miðað við togslóð og fiskirí og fiskgengd eins og það var nítján hundruð áttatíu og fjögur enn og aftur erum við föst í þessu formi og það spyrja varla nokkrir þingmenn hvort þetta sé eitthvað eðlilegt þetta er auðvitað sorglegt þegar á alþingi eru ekki meiri vangaveltur um þessa hluti og hvort þessir hlutir séu allir eðlilegir það þarf auðvitað að hleypa miklu fleiri aðilum í rannsóknir það þarf að hleypa fleiri aðilum en hafrannsóknastofnun í það að rannsaka

og að taka af veiðiskyldu á rækju

við eigum að hætta að vera að verja alltaf þessa fáu útvöldu og reyna að snúa okkur að heildarhagsmunum

fiskveiðistjórnarkerfinu þrátt fyrir að þingmenn í kosningabaráttunni hafi riðið um héruð og boðað breytingar þeir hafa svikið það allt sem snýr að fiskveiðistjórnarkerfinu og

raunverulega svikið sitt fólk þar er kannski sorglegast að horfa upp á háttvirtan þingmann sem er varaformaður í sjávarútvegsnefnd karl valgeir matthíasson

það er góð mótvægisaðgerð til og það er góð aðferð til sem má segja að sé kannski patentlausn að ákveðnu leyti varðandi mótvægisaðgerðir og það er það að setja allan fiskinn á fiskmarkað tryggja þannig fiskverkendum sem ekki eiga veiðiheimildir ekki eiga kvóta aðgang að fiski til að vinna oft á tíðum eru fiskvinnslur án útgerðar arðbærustu og best reknu fiskvinnslufyrirtækin þau eru að fá hæstu verð per einingu sem þeir framleiða þeir eru vakandi yfir markaðnum frá degi til dags og mörgum sinnum á dag og þeir eru

ég ætla bara að vona það að þessi ríkisstjórn fari nú að hugsa um þessi mál með þeim hætti að gera grundvallarbreytingar ég skora á þá samfylkingarmenn sem eru hér í salnum

hjá ríkisstjórninni í þessum málum og láta ekki taka sig sífellt í gegn fyrir það að gera ekki neitt aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum er algjört